Encore une fois, Monsieur le député, les concessions de plage sont couvertes par la directive sur les services. C'est ce qui a été voté par le Parlement et également approuvé par le Conseil des ministres au moment de l'adoption de cette directive en 2006. Je suis chargé c'est mon travail et c'est mon rôle, vous ne pouvez pas attendre autre chose de moi de mettre en œuvre ce texte le plus précisément, le plus rapidement et le plus intelligemment possible, y compris en ce qui concerne les concessions balnéaires. Je connais la sensibilité de cette question en Italie. Nous avons engagé je l'ai dit à Rome, je vous le confirme un dialogue constructif avec les autorités italiennes, pour que le cadre national soit mis en conformité avec la directive. Des dispositions législatives ont d'ailleurs été proposées en Italie et, dans la mise en œuvre de cette directive, nous allons tenir compte de tous les services qu'apportent ces concessionnaires de plage, en particulier au niveau de la sécurité. Voilà ce que je peux confirmer application rigoureuse, sincère, mais pragmatique de la directive sur les services à l'ensemble des secteurs qui sont couverts par la loi que vous avez votée.